Sur le fond, cette convention relative à l'enlèvement international d'enfants a pour but de gérer les conflits de juridictions et les conflits de lois qui naissent quelquefois des séparations de couples. Sur le fond, elle est excellente, mais que vient faire là dedans l'Union européenne?

Quel est le fondement juridique de l'intervention, aujourd'hui, de notre Parlement? C'est un avis de la Cour de justice, que je considère pour ma part comme parfaitement abusif et qui réalise une novation constitutionnelle extrêmement importante et grave à nos yeux.